Grenzwerte für Lebensmittel aus Japan Liebe Kommission, ich habe eine einzige Frage Wollen Sie uns Europäerinnen und Europäer wirklich verstrahlen? Nehmen Sie diese Durchführungsverordnung sofort am liebsten heute noch zurück!

Sie sind sicher und umwelt und menschenachtender.

In Österreich hatten wir Zwentendorf, das nie ans Netz ging.